Nos concitoyens ont besoin que nous entérinions la création de ce mécanisme de résolution unique destiné à éviter de faire peser sur les États et donc, sur les contribuables, les faillites d'établissements de crédit.

Certains des outils que j'avais proposés, que nous avions proposés, ont été repris dans le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et doivent à mon sens être sérieusement étudiés par les États membres. Nous avons notamment plaidé, et nous plaidons toujours, pour un contrôle parlementaire de l'exercice des pouvoirs de résolution, du conseil de résolution unique, même si nous sommes parfaitement conscients des questions de confidentialité, bien sûr. Nous pensons également que le Parlement européen doit pouvoir donner son avis au moyen de procédures d'approbation lors de la nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint du conseil de résolution unique. Nous devons également essayer de définir et de garantir, autant que faire se peut, le droit à l'information pour les parlements nationaux.